Doamnă președintă, Tratatul de la Lisabona din 2008 stabilește coeziunea teritorială ca unul dintre obiectivele principale ale Uniunii.

În Europa, creșterea poate fi generată prin rețele între aglomerări majore și, în lipsa unei intervenții publice europene, țările tind să acorde prioritate investițiilor pentru conexiunile la inima Europei, în detrimentul suburbiei. De aceea politicile care vizează o mai mare coeziune teritorială, în special în România, unde 47 din populație trăiește în mediul rural, reprezintă o formă de finanțare, astfel încât popoarele să rămână legate de teritoriu, încurajând producția de venituri, dezvoltare și competitivitate.